A diktatúrákat, a demokrácia és szabadság társadalma váltotta föl, persze vannak még problémák. A valóság az, hogy az arab tavasz, mindenekelőtt amerikai projekt volt, amerikai, brit és francia haderő bevetésével. A diktatúrákat felszámolták, de jött helyette az anarchia. Nézzük meg például, mire jutott Líbia nyolc év demokrácia alatt. A számunkra legsúlyosabb következményként pedig elindult az illegális migránsáradat, veszélyeztetve Európa biztonságát, identitását, kultúráját. Az EU nak számos problémájáról lehetne jelentést készíteni, például az őshonos kisebbségek megoldatlan helyzetéről, a jogos autonómiaigényükről.